Madame la Présidente, nous aurons demain un débat sur l'ACTA mais je voudrais, ce soir, aborder une question, certes périphérique, mais extrêmement importante à mes yeux sur ce sujet.

Je le cite Si vous décidez d'un vote négatif avant que la Cour européenne ne statue, laissez moi vous dire que la Commission continuera cependant à poursuivre la procédure actuelle devant la Cour de justice.

Un vote négatif ne stoppera pas la procédure devant la Cour de justice. Non seulement, ces propos me semblent méconnaître les traités, mais surtout, et c'est ce que je veux dénoncer, ils témoignent d'un mépris inacceptable du Parlement européen, de la démocratie en général et des citoyens que nous représentons.